Señor Presidente, hoy hemos escuchado aquí mezclar la pesca ilegal con las mafias y yo también quiero alzar la voz a favor de un sector que ha demostrado muchas veces ser responsable.

Defiendo también la necesidad de controlar las mafias.

No estoy a favor de la inclusión del atún rojo en este Apéndice I